Domnule președinte, la trei ani după revoluție, situația din Egipt e tulbure, iar societatea e profund polarizată. Violențele recente, inclusiv în contextul organizării referendumului constituțional, atacurile teroriste, situația minorității copte sunt toate surse de preocupare pentru noi. În același timp, restricțiile aduse libertății de expresie, de asociere sau libertății religioase polarizează și mai mult societatea. M am bucurat să aflu că Stavros Lambrinidis va merge în Egipt pentru a discuta despre violențe, despre încălcările drepturilor omului, indiferent de autori, și sunt convins că va cere, cum o facem și noi, autorităților egiptene să investigheze toate posibilele abuzuri comise. Nu trebuie să pierdem din vedere, pe de altă parte, că există și semnale pozitive din Egipt. În ciuda contextului foarte dificil în care a fost adoptată, Constituția egipteană conține un număr important de pași înainte privind, în particular, consacrarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În fine, nu pot neglija faptul că au existat voci critice la adresa felului în care noi, europenii, am reacționat la evoluțiile din Egipt. Cred că, pentru moment, strategia noastră e bună. A fi neutri și deschiși e o strategie corectă, în condițiile pe care le am descris mai devreme. Cred că trebuie să contribuim în continuare la construcția unui dialog politic veritabil, pentru că polarizarea pe care o aminteam blochează în fapt dialogul.